Monsieur le Président, mes chers collègues, l'ACTA répond à une prise de conscience générale des dégâts causés par la contrefaçon sur la santé et la sécurité de nos concitoyens 250 milliards d'euros perdus chaque année par les entreprises européennes,

C'est pourquoi je fais appel à la raison et au courage de mes collègues pour qu'ils votent dans l'intérêt de notre économie européenne et non pas sous la pression de la rue.